Jaz mislim, da bo Evropski svet zaradi dogodkov v Ukrajini in nastajanja novih zamrznjenih konfliktov, od Krima in situacije tam si ne moremo kaj drugega pričakovati, kot da bomo imeli novo krizno žarišče, zato se bo Evropski svet moral vprašati, kaj je s skupno evropsko politiko. Ali skupno zunanjo evropsko politiko lahko nadomestijo ad hoc izleti zunanjih ministrov v Kijev, ki se končajo pravzaprav velikokrat s škandaloznimi rezultati, kot je bil na primer telefonski pogovor estonskega ministra z lady Ashton ali pa posredovanje treh ministrov pri sporazumu, ki ni živel niti 24 ur.

Mislim, da potrebujemo skupno zunanjo politiko in o tem se morajo šefi držav in vlad izjasniti, kakšno in kakšne instrumente imamo zanjo.